Vivo en la ciudad de Barcelona, pero resulta que nací en la ciudad de Madrid. De hecho, buena parte de mi familia vive allí y me preocupa lo que pasa con los madrileños, lo que pasa en Barcelona...

no se preocupe aquí venimos a hablar de lo que pasa en Ámsterdam, en Berlín y en París, y nos preocupamos de todo. Y lo que pasa en la ciudad de Madrid y en la ciudad de Barcelona es que la Comisión Europea ya ha dicho —ya ha dicho— que la situación que se vive es grave y que hay que tomar medidas. Y lo que no se puede hacer es revertir justo las medidas que se acaban de tomar en la buena dirección.

Pero caminando como los cangrejos, hacia atrás, seguro, seguro que no vamos a solucionar el problema de la contaminación en las grandes ciudades.